Így már kétség sem félhet az EU s energiastratégiák teljesüléséhez, ami által az Európai Unió versenyképessége valósággal szárnyalni fog, és rövidesen maga mögé utasítja a feltörekvő országokat, aztán talán később a világ többi részét is.

Szegény kínaiak reszkető térddel figyelnek a hihetetlen európai uniós fejlődés felé. Vagy várjunk csak, ha jobban megnézem, a hasukat fogják nevettükben, és attól remeg a térdük is.

Első lépésben az energetika megroppant gerincét kell azonnal helyreállítani, amint azt korábbi felszólalásaimban már többször mondtam. Ha a beteg energetika, főleg az áramtermelés már lábra áll, akkor lehet foglalkozni a szépítkezéssel, azaz az Intelligens energia Európa programmal.